Want wat wij nodig hebben zijn heldere, ambitieuze, afdwingbare en controleerbare doelstellingen voor de hele wereld. Om dat te kunnen doen hebben wij eerst eigen verantwoordelijkheid nodig.

Ik wens u daarvoor alle succes en mijn fractie zal dat ten volle steunen.